faut il penser que vos prévisionnistes sont incompétents? Je ne le crois pas. Je pense que ce sont des gens qui connaissent leur métier. Ou faut il plutôt penser qu'on arrange les chiffres pour faire plaisir, pour que la réalité ait l'air plus jolie qu'elle ne l'est en vérité. Tout cela pour permettre à certains, et je me tourne vers l'Allemagne, de pouvoir se tirer d'affaire sans trop de problème.

Prévision après prévision, la DG ECFIN s'est trompée ou a fait semblant de se tromper sur la situation grecque. Ce que je veux vous dire, c'est que votre responsabilité n'est pas d'embellir la situation pour permettre à l'Allemagne de se tirer d'affaire, elle est de dire à tout le monde ce qu'est la réalité. Ensuite, que les politiques prennent leurs responsabilités.